Auch ich möchte natürlich dem Berichterstatter und allen Schattenberichterstattern danken. Ich glaube, dass es gelungen ist, bei einem wirklich hochpolitischen und auch in der öffentlichen Diskussion schwierigen Dossier eine Lösung hinzubekommen, bei der wir vieles unter einen Hut bekommen haben. Zum einen sicherzustellen, dass die bestehenden Behörden der Mitgliedstaaten sich künftig in einem gemeinsamen europäischen System von Verantwortung für die Kontrolle der Fahrzeuge sehen, sehen müssen, auch deshalb, weil sie sich einer Kontrolle durch die Europäische Kommission gegenübersehen, die es früher so nicht gab. Damit, glaube ich, haben wir es geschafft, dass die Mitgliedstaaten sich bei der Kontrolle selber stärker engagieren müssen und auch, dass die Unabhängigkeit der mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden im Hinblick auf die Typzulassung gestärkt wurde. Das ist ein wichtiger Schritt, der dazu beiträgt, dass die Mitgliedstaaten eigene Verantwortlichkeiten in diesem Prozess stärker sehen, die sie früher leider nicht in dem Maße gesehen haben, wie dies notwendig gewesen wäre. Zum Zweiten ist es wichtig, dass wir deutlich machen, dass die Fahrzeuge natürlich von den Herstellern in einer Weise auf den Markt gebracht werden müssen, dass sie den Regelungen entsprechen, die der Gesetzgeber erlassen hat, und keine Schlupflöcher ausgenutzt werden dürfen und schon gar nicht in rechtswidriger Weise. Das Dritte ist, dass wir auch mit der Entschließung, die wir jetzt schaffen, dafür gesorgt haben, dass das, was notwendig ist, jetzt nicht durch lange Diskussionen über den Aufbau einer neuen Behörde verzögert wird, sondern wir die Fachleute der Behörden, die wir heute schon haben, unmittelbar einsetzen können.